Hvala lepa za besedo. Danes je bilo večkrat uporabljeno fiskalno pravilo, da se ga držimo. Dobro, naj bi se ga. Najprej smo bili pa mi, bom rekel, ta stari, stara vlada, jaz se nič ne počutim pripadnik ničesar takega, ampak smo novi, je nova vlada. Najprej smo bili napadeni zaradi koalicijskega sporazuma, kako to fiskalno pravilo rušimo in kaj bo zdaj to, ne vem, državo bomo zrušili, država bo šla nekam. Potem so smo bili napadeni zato, ker smo rekli, da bilo treba tudi neke davke prilagoditi oziroma davčni sistem, torej kapital malo več obremeniti, smo doživeli cel pogrom. Med tem časom, kar sem v tem državnem zboru, smo imeli en kup izrednih in tudi rednih odborov za delo, družino in tudi en kup izrednih sej državnega zbora in rednih sej, ke obravnavamo tudi neke zakone, ki jih vlagajo moji prijatelji že od prej. To bi rekel, je stara politika, ko te stare zakone, ko so bili že, zavrnjeni, v istem tekstu se ponovno pojavljajo, ne. In mislim, da to ne vodi k nekemu dialogu in ta sprememba, ko jo zdaj vidim pri družini, ne, samo da se ne bi izplačali v materialu oziroma v teh zadevah, ampak v denarju in nekaj več, in mi nočemo tega in ne maramo te razlike dvesto evrov, povečati. Malo, malce pretiravamo in zaradi tega smo nekonsistentni in, nismo pošteni, ne, in da se delamo norca, so bili tudi uporabljeni izrazi, ne zdaj v tem, ampak pod prejšnjo točko. Torej, se stalno s tem nekam srečujemo in to je neka prilika, da se neke druge stvari dosegajo, ne pa sama vsebina. Jaz pa mislim, da moramo paziti, silno paziti na vsebino, da imamo neko sistemsko zakonodajo, ki in družino in socialo zajema z večih strani, z večih strani pa naj bo to od stanovanjske politike, naj bo to od javnega zdravstva in javnega šolstva in naj bojo to tudi, socialne, socialni transferji, s katerimi zagotavljamo, bi rekel, neko, vzdržno, življenje tudi tistim, ki so, ki padejo pod prag revščine. In ni potrebno, da s temi, stvarmi pretiravamo, ker dejansko, če bomo te malenkosti vlagali noter, rušimo neki sistem, ki ima neki smisel in drži nekje vodo. Torej moramo zmeraj vztrajati pri tem, da moramo, ko delamo spremembe, jih se moramo lotiti celovito in vlada je že nekajkrat obljubila, bo da bo stvari odprla in se bo lotila, stvari celovito. Torej zopet ponavljam, ni, družinska politika ni tako enostavna. Na očitke, da nekateri nimamo, da nimajo otrok, ne, jaz imam štiri, ne, in moja hčerka, ta zadnja, ko se je rodila, je bilo rojenih osemnajst tisoč, ne. Zdaj se jih rojeva zadnja leta, cel čas čez dvajset tisoč. Torej v nekem času proti koncu, devetdesetih lahko se jih rojevalo sedemnajst tisoč pa nekaj čez, izpod osemnajst tisoč, tako da je nekaj je narejeno, nekaj so koraki, situacija se izboljšuje, in ko ni vse tako grozno, ko govorijo, torej neka ta politika, do zdaj, ko smo jo vodili, ni važno ali je bolj od desne ali leve, vlade nekaj dosegajo, situacija se je izboljšala in dajmo gledati, da se stvari izboljšajo, in jaz se strinjam, z mojim predhodnim govornikom, ne, da da, moramo moramo boljše sodelovati in probati najti zadeve, ampak to je, dvosmerni proces, ne. Zato bi prosili tudi drugo stran, da je pri tem, kooperativna in in razume neke, stvari, da jih ne moremo sprejemati kar "ad hoc", ker bomo rušili sistem. Hvala lepa.